Señora Presidenta, gracias al ponente, que ha visitado mi tierra, Asturias, región que ha forjado en época antigua el origen de España y de Europa, y que gracias al carbón y a sus gentes es vanguardia social contemporánea. En ese loable empeño dinamizador deben seguir las comarcas mineras sin obstáculos de la Unión Europea, sino con su aliento. Es necesario neutralizar la amenaza de terminar con la explotación del carbón autóctono permitiendo, por el contrario, la pervivencia razonable de ese sector estratégico, y se ha de ayudar a alcanzar competitividad en plazos razonables sin penalizar luego a las empresas. Y, sobre todo, ha de lograrse pronto la extracción no contaminante. Las cuantiosas inversiones en carbón limpio han de ser, en primer lugar, para el beneficio de Europa y sus comarcas mineras propias. Es absurdo que quien se opone al carbón europeo defienda o tolere el de otras latitudes, que se produce con mayor afectación medioambientalista, terrible inseguridad y salarios que, en efecto, no son competitivos. Es puramente intolerable que se produzca esta situación discriminatoria contra nuestra propia tierra.